Papastamkos, il s'agit de rappeler l'engagement pris à Hong Kong par tous les membres de l'OMC de supprimer les subventions à l'exportation.